Spoštovana podpredsednica, hvala za dano besedo. Cenjeni kolegice, kolegi, pozdravljena državna sekretarka, državljanke in državljani. Naj predstavim, predlog Zakona o spremembah o motornih vozilih. V praksi je sprejeti zakon predstavil, je postavil lastnike kolesa z motorji pred skoraj nerešljive težave. Številni za svoje kolo z motorjem, ki ga so kupili pred deset ali več leti, niso imeli oziroma nimajo nobenega potrdila o lastništvu in druge dokumentacije. Lastništvo vozila je potrebno dokazovati v ugotovitvenem postopku, ki je pa zapleten in dolgotrajen. Spoštovane kolegice in kolegi, v prejšnjem mandatu smo o tem zakonu veliko govorili. Ki je, ta zakon je stopil v veljavo prvega maja dva tisoč sedemnajst, in, ko, govorimo o o o birokratskih ovirah v Republiki Sloveniji, naj omenim, preden bom, navedel še nekaj razlogov, da imamo trenutno v Sloveniji preko osemsto zakonov in preko devetnajst tisoč podzakonskih aktov in seveda v Slovenski demokratski stranki na na pobudo mnogih državljank in državljanov, predlagamo ta Zakon o spremembi, Zakona o motornih vozilih na na mnogo, na mnogo pobud, državljank, ki seveda zelo težko dokazujejo lastništvo teh, mopedov, kot jim največkrat rečemo. Seveda veliko, obveznosti finančnih imajo pri registraciji teh, mopedov, predvsem pa velike težave s pridobitvijo homologacije. Seveda, ko smo že v prejšnjem mandatu govorili o tem zakonu, kot sem omenil, je neka ocena, groba ocena bila, da je teh, mopedov v Sloveniji preko, šestindvajset tisoč. Neki podatki kažejo, jaz upam, da so točni, da seveda po sprejetju tega zakona prvega maja dva tisoč, sedemnajst, je teh, koles bilo registriranih okoli trinajst tisoč. Seveda več kot polovica še ostalo neregistriranih, tu pa nastajajo velike težave, ki kjer, ljudje oziroma lastniki ne dobijo homologacije oziroma so trgovine, ki so te mopede kupovale, niso jih niti pridobivale, poleg tega so ti mopedi stari deset, dvajset ali pa trideset let, tako da ni nobenih pogojev, da bi dobili, te homologacije. Seveda velika bojazen je tudi za vse te državljanke in državljane, ki imajo te mopede, da jih seveda ustavi policist in globa za takšnega kršitelja znaša štiristo evrov. Seveda mnogi mnogi iz med tistimi, ki ki so lastniki teh, vozil, so si te vozile, kupili zaradi tega, ker grejo, ne vem na na deželi na njivo, v seveda manjših krajih v trgovino, skratka, nobeden edinec ni, da tukaj, posegamo v varnost v cestnem prometu. Je pa seveda potrebno pogledati ljudi, ki seveda imajo pokojnine tristo ali štiristo evrov, da niti finančno ne zmorejo, do takšnega postopka, če je že sploh mogoče. Zato je naša zato je naš predlog, poglavitna rešitev tega zakona je sprememba, o motornih vozilih - ukinitev obvezne registracije s pomožnim motorjem oziroma mopedi, pri katerih traja na, pri katerih trajna rezervna pogonska moč motorja ne presega štiri kilovate in konstrukcijsko določena hitrost ne presega petindvajset kilometrov na uro. Naj tudi povem seveda, da ti, motorji imajo povprečno hitrost petnajst kilometrov na uro. Spoštovane poslanke in poslanci, državna sekretarka, v dobrobit vseh tistih, ki imajo ta vozila, vas pozivam in prosim v imenu Slovenske demokratske stranke, da ta zakon spremenimo. Hvala.